Combien de milliards d'euros laissera t on être détournés de nos finances publiques, de nos écoles et de nos hôpitaux? Les scandales à répétition imposent une réaction politique. La responsabilité des États membres, c'est d'adopter une liste européenne des paradis fiscaux crédible. Il serait insupportable de ne voir que quelques pays y figurer alors que les Paradise Papers ont fait la lumière sur un système d'évasion fiscale impliquant un trop grand nombre de pays, y compris au sein de notre Union. Surtout, cette liste doit être accompagnée de sanctions efficaces dénonçant les accords fiscaux conclus avec chaque pays figurant sur cette liste.

Nous pourrions enfin taxer les profits qui partent en vacances fiscales. Nous ne sommes pas condamnés à nous faire voler éternellement nos finances publiques. Nous connaissons les solutions pour combattre l'évasion fiscale. Seul le courage fait défaut.